Spoštovani predsednik, spoštovani kolegice in kolegi! Pred nami je predlog SDS-a, ki želi poseči v zakon o dohodnini. Rešitve, ki jih zagovarja predlagatelj naj bi znižale davčni primež v Sloveniji. Posledično naj bi se dvignile neto plače, konkurenčnost gospodarstva povečala, brezposelnost in obseg sive ekonomije pa zmanjšala. Ideja je seveda všečna. Zmanjšanju davkov smo verjetno vsi naklonjeni, sploh če je premišljeno. In kdo bi se pritoževal nad tem, da bi se mu zvišala neto plača. Ampak ne moremo pa kar zanemariti posledic, ki bi jih to prineslo. Kaj pa javne finance? Vlada je v svoji oceni navedla, da naj bi izpad prihodkov v državnem proračunu v primeru predlaganih sprememb znašal približno tristo šestindvajset milijonov evrov, kje bi jih vzeli? Predlagana rešitev neposredno ne pomeni razbremenitve gospodarstva, saj bi se z njo zvišal, zvišal le razpoložljivi dohodek posameznika. Četudi bi se potrošnja prebivalstva res zvišala je naj najbrž utopično pričakovati, da bi se zvišala tako zelo, da bi nadomestila izpad prihodkov. Drugo morda še bolj pomembno vprašanje, ki se zastavlja ob tem pa je, kaj bi se zgodilo s potrošnjo države. Neprestano se poudarja pomembnost razvoja investicij, tako na gospodarski kot na državni ravni. Zelo težko bi me kdo prepričal, da omenjen primanjkljaj ne bi prizadel razvojnih zmožnosti Slovenije. Vladi se nenehno očita, kaj vse ni, kot bi moralo biti, na primer na infrastrukturnih področjih. Se vam zdi, da bi takšni ukrepi pripomogli k različnim sanacijam, izboljšavam, gradnjam, prenovam, skratka napredku? Poslovno okolje je seveda treba krepiti, s tem se povsem strinjamo. Ampak treba je mojstrsko vijugati med količki konkurenčnosti na eni strani in javnofinančno konsolidacijo na drugi, predvsem pa paziti, da te na kakšnem ostrejšem zavoju ne vrže iz ravnotežja in pristaneš v breznu neuravnoteženih javnih financ. Vsi vemo, kaj bi to pomenilo, in lahko se zgodi prej, kot si to lahko predstavljamo. Zato je prav, da pri vsakem ukrepu strmimo k stabilnosti javnih financ in imamo obenem ves čas pred očmi fiskalno pravilo. Vsi se moramo zavedati, da mora Vlada Republike Slovenije pri sprejemanju takšnih, kakršnihkoli ukrepov misliti na kupico dejavnikov. Ukrepov ne more kar uvesti in izvesti, temveč jih mora postaviti v širši okvir in vedno razmišljati o protiuteži in protiukrepu. Ta sta nam, namreč nujna, da se doseže nevtralni učinek, in se ne ogrozi javnofinančna konsolidacija. Temeljni cilj, ki mu je pač treba podrediti marsikaj, čeprav bi bilo morda lažje in lepše drugače. In ti protiukrepi ne morejo temeljiti zgolj na predvidevanjih, kot velja za predlagatelja, ko ocenjuje, da državni proračun sploh ne bi utrpel izpada prihodkov, ker se bodo zvišanja plač delavcu neto prelila v potrošnjo zaradi večjih prihodkov iz naslova DDV-ja pa se izničil učinek znižanja dohodninskih stopenj, zvišanja splošne dohodninske olajšave in dviga meje dohodninskih razlogov. Kar malce predobro zveni. Verjetno bi vlada tako scenarij brez večjih pomislekov podpisala, a se žal ne more zanašati na takšna sklepanja in neargumentirana predvidevanja, temveč mora izhajati iz podatkov, ki temeljijo na analizah in preverjenih dejstvih. Pri vsem skupaj pa mora seveda poskrbeti še za to, da na račun ukrepov ne bi trpela socialna varnost državljanov. Zagotovo namreč bi, vsi dobro vemo, vključno s predlagateljem, da bi takšen ukrep preprosto moral omejiti določene pravice. Nekatere izmed njih smo poslanci državnega zbora ravnokar podelili, zdaj pa naj jih takoj režemo. Ni torej vse tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. K eventuelnim spremembam zakona o dohodnini bo treba zato pristopiti bolj premišljeno in pa počasi. V poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek predloga sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, zato ne bomo podprli. Hvala.